Laissons donc la question du qui, car la seule question qui se pose est celle du pourquoi. Pour le régime russe, rien ne va plus.

Tandis que les cours du pétrole s'écroulent et que les caisses se vident, le niveau de vie dégringole en Russie et même en Syrie.

Poutine se retrouve bien seul depuis que le clan Assad se fractionne et que la théocratie iranienne perd pied. Alors ce régime a peur car Victor Hugo le disait rien n'est plus imminent que l'impossible. La Pologne communiste n'avait pas vu Solidarité venir, M. Loukachenko n'avait pas senti la colère monter autour de lui et tout peut arriver dans ce magasin de poudre que devient la Russie.

Poutine, vous avez raison d'avoir peur et, avant qu'il ne soit trop tard, avant que des troubles ne gagnent votre pays et ne vous acculent à pire encore que cet empoisonnement, facilitez un compromis en Biélorussie, retirez vous d'Ukraine, rendez sa liberté au peuple russe, laissez le respirer plutôt que de lui faire pleurer l'un après l'autre les meilleurs et les plus courageux de ses enfants, M. Navalny empoisonné et tous vos opposants disparus.